forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögum um samgönguáætlanir önnur er stefnumarkandi samgönguáætlun fyrir árin tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu og tvö og hin verkefnaáætlun fyrir árin tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og fjórtán sem er hluti af og innan ramma stefnumarkandi áætlunarinnar einnig mun ég hér á eftir mæla fyrir þingsályktunartillögu um fjarskiptaáætlun sem nú er sett í sama form og samgönguáætlun lagt er til að fjallað verði um þessar ályktanir samhliða og grunnur lagður að frekari samþættingu þeirra þegar fram líða stundir í lögum númer þrjátíu og þrjú tvö þúsund og átta um samgönguáætlun segir að innanríkisráðherra leggi á fjögurra ára fresti fram tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun þar sem þar sem mörkuð skuli stefna og markmið fyrir allar greinar samgangna næstu tólf árin fjögurra ára áætlun skal vera hluti af og innan ramma tólf ára samgönguáætlunar samgönguáætlun tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og fjórtán fyrsta áætlunin sem unnin var samkvæmt lögum um samgönguáætlun var samþykkt á alþingi vorið tvö þúsund og þrjú fyrsta endurskoðun hennar tillaga til þingsályktunar um samgönguáætlun tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átján var lögð fram á vorþingi tvö þúsund og sjö en

undirbúningur vinnu við tillögu að samgönguáætlun tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu og tvö hófst árið tvö þúsund og átta og samráð við atvinnulíf og sveitarfélög um langtímastefnumótun hófst í upphafi árs tvö þúsund og níu samráð á stefnumótunarstigi var mun umfangsmeira en áður hefur tíðkast við mótun samgönguáætlunar meðal annars voru haldnir samráðsfundir í öllum landshlutum og samgönguþingi vorið tvö þúsund og ellefu

tillögurnar sem hér eru lagðar fram eru í samræmi við stefnu ríkisstjórnar áherslur ráðherra aðrar áætlanir hins opinbera niðurstöður starfshópa samgönguráðs niðurstöður fyrirliggjandi rannsókna og niðurstöður víðtæks samráðs umhverfismat áætlunarinnar sem unnið var samhliða tillögunni hafði einnig áhrif á stefnumótunina stefnumarkandi tillagan skiptist í þrjá kafla fyrsti kaflinn er stefnumörkunin þar sem sett er fram stefna um hvert hinna fimm lögbundnu markmiða það er um greiðar samgöngur um hagkvæmar samgöngur um umhverfislega sjálfbærar samgöngur um öruggar samgöngur og um samgöngur sem stuðla að jákvæðri byggðaþróun í öðrum kaflanum er grunnnet samgangna skilgreint og í þriðja kaflanum er sett fram áætlun um fjáröflun útgjöld og helstu framkvæmdir þá fylgir tillögunni ítarleg greinargerð á vefsvæði samgönguáætlunar eru auk þess ýmisleg viðbótargögn meðal annars umhverfismat tillögu að samgönguáætlun niðurstöður samráðs funda í öllum landshlutum og skýrslur starfshópa samgönguráðs verkefnaáætlunin skiptist í sjö kafla í fyrstu fimm köflunum eru flugmálaáætlun siglingamálaáætlun vegáætlun áætlun umferðarstofu og umferðaröryggisáætlun þar er sundurliðað og gert grein fyrir áætluðum tekjum og gjöldum hvers árs í sjötta og sjöunda kafla er síðan gerð grein fyrir almennum samgönguverkefnum sem tilgreind eru í stefnumótun áætlunarinnar og framkvæmd verða á tímabilinu þá að stefnumótun samgönguáætlunar góðar samgöngur eru ein af grundvallarforsendum fyrir öflugu atvinnulífi framförum og kraftmiklu þjóðfélagi stórstígum framförum í samgöngumálum þjóðarinnar á undanförnum áratugum hafa þó einnig fylgt neikvæð áhrif á lífsgæði og umhverfi þannig hafa til dæmis umferðarslys tekið allt of stóran toll og áhrif umferðar á umhverfið eru mikil og oft neikvæð eitt af brýnustu verkefnum næstu ára er að draga svo úr neikvæðum áhrifum samgangna að þau falli innan marka sjálfbærrar þróunar án þess þó að kostir góðra samgangna skerðist þá verður uppbygging samgöngukerfisins að stuðla að jákvæðri byggðaþróun tryggja greiða flutninga til og frá landinu og jafnframt að við hvers kyns úrbætur sé hagkvæmustu leiða leitað í samgönguáætlun er sett fram samþætt stefna fyrir allar greinar samgangna til næstu tólf ára auk þess sem gerð er grein fyrir almennum forsendum fjáröflun og útgjöldum og spáð fyrir um þróun ýmissa lykilstærða í samgönguáætlun er bæði litið á landið sem eina heild og á þarfir hvers atvinnu og þjónustusvæðis fyrir sig horft er heildstætt til samgangna á landi í lofti og á sjó aukin áhersla er lögð á almenningssamgöngur og verkefni á landsvæðum sem í dag búa við lakastar samgöngur þá er áhersla á raunsæi og fyrirhyggju í fjármálum helstu áherslubreytingar frá tillögu að samgönguáætlun tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átján eru eftirfarandi markmið um hámark ferðatíma til höfuðborgarsvæðisins er lagt til hliðar áhersla er lögð á styttri ferðatíma til næsta atvinnu og þjónustukjarna þá er áhersla á að bæta greiðfærni þar sem hún er hvað verst svo sem á sunnanverðum vestfjörðum aukinn þungi er lagður á greiðari samgöngur með öðrum ferðamátum en einkabíl einkum í þéttbýli aukin áhersla er lögð á aukna hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri samgöngukerfisins að meta samfélagslegan kostnað og ávinning framkvæmda auk þess að auka hagkvæmni notenda kerfisins aukin áhersla er lögð á umhverfismál stefnt er að breyttum ferðavenjum orkusparnaði og notkun umhverfisvænni orkugjafa fyrir samgöngutæki meta á áhrif þess að taka formlega upp svokallaða núllsýn í umferðaröryggismálum og bera hana saman við aðrar leiðir sem þær þjóðir hafa farið er fremst standa í öryggismálum áhersla er lögð á samþættingu samgönguáætlunar við aðrar áætlanir í þeim tilgangi að efla einstök atvinnu og þjónustusvæði meðal annarra áherslna í tillögu að samgönguáætlun tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu og tvö eru eftirfarandi gerð verði félagshagfræðileg úttekt á framtíð áætlunarflugs innan lands teknar verði upp viðræður milli ríkisins og reykjavíkurborgar og tryggt að reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt horft verði á samgöngukerfið sem eina heild nýir innviðir verði skipulagðir og forgangsraðað með hliðsjón af félagshagfræðilegri greiningu á áætlunartímabilinu verði breytt skipan á gjaldtöku fyrir umferð á vegum könnuð greindir verði kostir og gallar þess að í framtíðinni greiði ökutæki í samræmi við ekna vegalengd þar sem tillit yrði tekið til ytri kostnaðar jafnhliða því að núverandi kerfi sérstakra eldsneytisskatta yrði lagt niður dregið verði úr neikvæðum umhverfisáhrifum samgangna með það að markmiði að þær verði umhverfislega sjálfbærar stefnt verði að því að losun gróðurhúsalofttegunda vegna samgangna verði undir sjö hundruð fimmtíu þúsund tonnum árið tvö þúsund tuttugu sem er tuttugu og þrjú prósent samdráttur frá tvö þúsund og átta markmiðið er í samræmi við aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum áætlun um sjálfbærar samgöngur verði unnin í samvinnu við sveitarfélög með aukna áherslu á almenningssamgöngur göngu og hjólreiðar með þau markmið að leiðarljósi að draga úr umhverfisáhrifum samgöngukostnaði og auka nærþjónustu við borgarana fjármál tillögurnar gera ráð fyrir að tekjur og framlög til verkefna tólf ára samgönguáætlunar verði alls um tvö hundruð níutíu og sex milljarðar króna stærsta hluta þessa fjármagns á að verja til vegamála það er tvö hundruð fjörutíu milljörðum tillögurnar eru raunsæjar og því er gert ráð fyrir að árleg framlegð til samgangna verði óbreytt frá tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og fjórtán fyrir utan eins milljarðs króna árlegt framlag í rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og áhrifasvæði þess frá og með tvö þúsund og þrettán framlög til samgangna aukist svo frá og með tvö þúsund og fimmtán um þrjú prósent á ári í samræmi við hagvaxtarspá á fyrsta tímabili áætlunarinnar tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og fjórtán er gert ráð fyrir að um áttatíu og þrír milljarðar króna verði til ráðstöfunar um

vestmannaeyjaferja og jarðgangagerð eru utan hefðbundins fjárhagsramma áætlunarinnar fjármagna þarf þau verkefni sérstaklega almenningssamgöngur eins og fyrr sagði er í áætluninni lögð áhersla á að efla almenningssamgöngur milli þéttbýlisstaða og innan þéttbýlis lagt er til að landshlutasamtök sveitarfélaga taki yfir almenningssamgöngur á landi sem hingað til hafa verið ríkisstyrktar öll fjárframlög verði sameinuð vegna sérleyfa einkaleyfa og skólaaksturs í hverjum landshluta þannig verði þjónusta færð að þörfum samfélagsins og almenningssamgöngur milli þéttbýlisstaða í hverjum landshluta efldar með grenndarstjórnsýslu og bættri nýtingu fjármagns nú um áramót tóku samtök sunnlenskra sveitarfélaga og samtök sveitarfélaga á austurlandi í notkun ný almenningssamgöngukerfi og unnið er að því að önnur landshlutasamtök yfirtaki málaflokkinn á sínum svæðum efling almenningssamgangna milli þéttbýlisstaða með þessum hætti hefur gengið framar vonum lagt er til að unnið verði tilraunaverkefni um eflingu almenningssamgangna innan höfuðborgarsvæðisins og áhrifasvæðis þess í samræmi við viljayfirlýsingu samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu fjármálaráðuneytis innanríkisráðuneytis og vegagerðarinnar aðilar eru sammála um að vinna að samningi sem byggi meðal annars á þeim forsendum að ríkið skuldbindi sig til að leggja fjármagn í rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og áhrifasvæði þess í tíu ára tilraunaverkefni ef á móti koma skuldbindingar sveitarfélaga um mótframlag markvissar stuðningsaðgerðir og sátt um frestun stórra vegaframkvæmda á höfuðborgarsvæðinu framlag ríkisins verði af stærðargráðunni einn milljarður króna á ári meginmarkmiðið verði að minnsta kosti að tvöfalda hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum sem farnar eru á höfuðborgarsvæðinu árangur af þessu tilraunaverkefni verði metinn í framvindumati á tveggja ára fresti og framlög verði þá endurskoðuð fulltrúar ssh og ríkisins hafa frá því í desember unnið að drögum að samningi um þetta tilraunaverkefni og stefnt er að því að öflugri almenningssamgöngur innan þessa stærsta þéttbýlissvæðis landsins verði að veruleika frá og með haustinu tvö þúsund og tólf flugmál í tillögunum er gert ráð fyrir að þrettán flugvellir verði í grunnneti samgöngukerfisins flugvellirnir eru reknir í tveimur flugvallakerfum enda gildir um þau ólíkt regluverk í öðru flugvallakerfinu er eingöngu keflavíkurflugvöllur en sem stærsti flugvöllur landsins fellur hann undir tilskipun frá tvö þúsund og níu um gjaldtöku á flugvöllum samkvæmt tilskipuninni skal keflavíkurflugvöllur vera orðinn sjálfbær í rekstri árið tvö þúsund og tólf en þó er ríkinu heimilt að styrkja tiltekna þjónustu í almannaþágu þannig var keflavíkurflugvöllur áður rekinn að miklu leyti með styrkjum frá ríkinu sem fjármagnaðir voru með skatttekjum frá farþegum sem fóru um völlinn í stað þess innheimtir keflavíkurflugvöllur nú þjónustugjöld sem standa þurfa undir rekstri flugvallarins og framkvæmdum á honum hitt flugvallakerfið innanlandskerfið samanstendur af öðrum flugvöllum landsins og lendingarstöðum framkvæmdir í þessu kerfi eru fjármagnaðar úr ríkissjóði rekstur innanlandskerfisins er einnig að mestu leyti fjármagnaður úr ríkissjóði samkvæmt þjónustusamningi isavia við innanríkisráðuneytið en í auknum mæli með notendagjöldum þjónustusamningurinn greiðir um sjötíu prósent af rekstrarkostnaði við innanlandskerfi flugvalla aðrar tekjur til dæmis lendingargjöld og önnur notendagjöld þurfa að standa undir öðrum kostnaði vegna niðurskurðar í ríkisfjármálum og vegna þess að engir fastir tekjustofnar eru lengur til staðar til framkvæmda verður fremur lítið svigrúm til viðhalds og framkvæmda næstu árin ekki er svigrúm til að ráðast í neinar nýjar framkvæmdir í innanlandskerfinu á tímabilinu en viðhaldi verður sinnt viðfangsefnið verður fyrst og fremst að viðhalda mannvirkjum sem ella mundu ganga úr sér dýrustu framkvæmdir á þessu sviði á áætlunartímanum eru viðhald á yfirborði flugbrauta og athafnasvæða flugvéla markmið viðhaldsverkefna er að áætlunarflugvellir uppfylli fyrirliggjandi kröfur til flugvalla og að mannvirki séu í fullnægjandi ástandi og haldi verðmæti sínu vegna fjárþarfar til viðhalds núverandi innanlandskerfis er gert ráð fyrir hækkun gjalda á reykjavíkurflugvelli mun þessi hækkun leiða til tekjuaukningar yfir tvö hundruð fimmtíu milljónir króna á ári þegar hún verður komin til framkvæmda að tveimur árum liðnum með því að hækka gjöld er stefnt að því að flugvöllurinn og flugleiðsöguþjónusta þar verði fjárhagslega sjálfbær og njóti þar með ekki ríkisstyrkja í gegnum þjónustusamning þannig verði hægt að nýta fjármuni sem annars rynnu úr ríkissjóði til reykjavíkurflugvallar til rekstrar nauðsynlegs viðhalds og framkvæmda á öðrum flugvöllum notendagjöld á reykjavíkurflugvelli verða þannig hliðstæð gjöldum á keflavíkurflugvelli en stefnt er að því að halda gjöldum á öðrum flugvöllum í lágmarki gert er ráð fyrir stækkun á byggingu flugstöðva á keflavíkurflugvelli og reykjavíkurflugvelli sem fjármagnaðar yrðu með sjálfsaflafé siglingamál tillögurnar gera ráð fyrir að í grunnneti samgöngukerfisins verði þrjátíu og sjö hafnir þar af sex ferjuhafnir til grunnnetsins teljast einnig siglingaleiðir meðfram ströndinni siglingaleiðir á hafnir og siglingaleiðir til og frá landinu gert er ráð fyrir að framlag ríkissjóðs til rekstrarverkefna siglingastofnunar haldist lítt breytt næstu tólf árin framlög til stofnkostnaðar siglingamála lækka frá fyrsta áætlunartímabili tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og fjórtán til þess næsta tvö þúsund og fimmtán til tvö þúsund og átján ástæðan er sú að án lagabreytinga fer kostnaðarþátttaka ríkissjóðs í hafnarframkvæmdum alfarið eftir hafnalögum númer sextíu og eitt tvö þúsund og þrjú frá og með árinu tvö þúsund og þrettán en við það mun ríkisstyrktum verkefnum við hafnargerð fækka

faxaflóahöfnum sf fjarðabyggðarhöfnum hafnarfjarðarhöfn og kópavogshöfn en þessir fjórir hafnarsjóðir fjármagna að fullu sínar framkvæmdir með eigin aflafé landeyjahöfn var tekin í notkun sumarið tvö þúsund og tíu erfitt hefur reynst að halda höfninni opinni vegna mikils sandburðar í framhaldi af eldgosi í eyjafjallajökli þá hefur enn ekki verið keypt ný og grunnristari ferja eins og hönnunarforsenda hafnarinnar og fyrri samgönguáætlun gerði ráð fyrir ástæða þess að fresta varð kaupum á nýrri ferju var efnahagshrunið tvö þúsund og átta þessi tvö atriði sand og aurburður í kjölfar eldgoss og djúprist ferja skapa

eyjafjallajökli skapaði þá er miðað við að framlög til landeyjahafnar geti lækkað verulega á öðru og þriðja tímabili áætlunarinnar áætlaður kostnaður við smíði nýrrar vestmannaeyjaferju er yfir fjórir milljarðar króna á áætlunartímabilinu kann að þurfa að byggja hafnarmannvirki fyrir notendur með sérþarfir svo sem stóriðju eða annan verksmiðjurekstur engir fjármunir eru ætlaðir úr ríkissjóði til slíkra framkvæmda enda við það miðað að notendagjöld standi bæði undir byggingu og rekstri slíkra mannvirkja eðlilegt er að umræða fari fram um það hvort langtímasamningar um örugga greiðslu hafnargjalda sem standi undir beiðnum um stórframkvæmdir þurfi ekki að liggja fyrir áður en ráðist er í þær það gæti hæglega sligað hafnarsjóði ef uppbyggingarverkefni dragast eða fyrirtæki eða vinnsla flyst milli bæjarfélaga þá er rétt að geta þess að nú er unnið að útboðsgögnum fyrir tilraunaverkefni með strandsiglingar en fjármagna þarf verkefnið sérstaklega ég geri ráð fyrir að tillögur í þessum efnum verði kynntar í næstu viku umferðaröryggisáætlun meginmarkmið umferðaröryggisáætlunar eru að fjöldi

tillögunum er gert ráð fyrir að tekjur og gjöld umferðaröryggisáætlunar verði óbreytt allt tímabilið þegar stjórnvöld samþykktu í fyrsta sinn sérstaka umferðaröryggisáætlun var ákveðið hvernig hún skyldi fjármögnuð fjármögnunin gekk eftir fyrstu árin en síðan hefur fjármagn eingöngu komið af vegáætlun og heildarupphæð til öryggismála verið mun lægri en ráð var fyrir gert nauðsynlegt er að endurskoða fjármögnun umferðaröryggisáætlunar á tímabilinu til að meginmarkmið hennar náist vegamál vegakerfið er umfangsmesta samgöngukerfið í grunnnetinu og þar af leiðandi langdýrast í uppbyggingu viðhaldi og rekstri þjóðvegir landsins eru samtals um þrettán þúsund kílómetrar en heildarlengd vega í grunnneti samgöngukerfisins er um fimm þúsund kílómetrar útgjöld vegáætlunar skiptast í aðalatriðum í fimm hluta rekstur almenningssamgöngur þjónustu viðhald og stofnkostnað þjónusta vegagerðarinnar miðar að því að standa undir viðunandi rekstri vegakerfisins og tryggja greiða og örugga umferð kröfur um þjónustu á vegakerfinu hafa verið stöðugt vaxandi og mun sú þróun verða áfram fjárveitingar til þjónustu á árinu tvö þúsund og ellefu voru minni en áætluð lágmarksþörf gerð er tillaga

þjónustustigið geti náð fyrra þjónustustigi að fullu á árinu tvö þúsund tuttugu og tvö að sinni verður aðeins gerð tillaga um fjórtán milljarða króna þjónustu á tímabilinu tvö þúsund og fimmtán til tvö þúsund og átján en áætluð fjárþörf er átján milljarðar króna sama gildir um

núverandi vegakerfi í samræmi við niðurstöður samráðsfunda um land allt sem haldnir voru á vinnslutíma samgönguáætlunar viðhald vega tekur til alls viðhalds vegakerfisins svo sem viðhalds og endurnýjunar bundins slitlags og malarslitlags styrkinga og endurbóta viðhalds brúa varnargarða jarðganga öryggisaðgerða vatnaskemmda og girðinga og fleiri smærri þátta tryggja þarf að ekki glatist þau verðmæti sem bundin eru í vegum brúm jarðgöngum og öðrum mannvirkjum landsamgangna markmiðið með viðhaldi vega er bæði að varðveita þessi verðmæti og endurbæta þá vegi sem ekki uppfylla gildandi reglur um breidd

að fjárveitingar til nýrra verkefna verða minni en oft áður fjárþörf til að sinna og viðhalda verðmætum vegakerfisins hefur verið metin þessi árlega lágmarksfjárþörf á öðru og þriðja tímabili langtímaáætlunar er svipuð og viðhaldskostnaður var á árinu tvö þúsund og sex um sex milljarðar króna að sinni verður

stofnkostnaður við stofn og tengivegi verði um sautján komma fjórir milljarðar króna á tímabilinu tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og fjórtán um

skilgreind hafa verið æskileg framkvæmdamarkmið fyrir grunnnet vegakerfisins meðal markmiðanna er að byggja upp grunnnet stofnvega með fullu burðarþoli og bundnu slitlagi breikka umferðarmikla vegi og aðskilja akstursstefnur útrýma einbreiðum brúm á vegum með yfir tvö hundruð bíla á dag og grafa jarðgöng í samræmi við jarðgangaáætlun áætluð fjárþörf að minnsta kosti næstu tuttugu árin til að ná þessum framkvæmdum fyrir stofn og tengivegi og jarðgöng er um fjögur hundruð milljóna króna ljóst er að allir sem koma að umræðum og ákvörðunartöku í samgöngumálum þurfa að gera sér ljósan þann mikla mun sem er á tekjum ríkisins og kostnaði við þjónustu viðhald og framkvæmdir sem áhugi er á að ráðast í

breyta á núverandi legu hringvegar við hornafjarðarfljót leggja á nýjan hringveg norðaustan selfoss með nýrri brú á ölfusá breikka á hringveginn milli selfoss og hellisheiðarvirkjunar og akstursstefnur verða aðgreindar með tuttugu og eitt vegi tvöfalda á reykjanesbraut frá kaldárselsvegi suður í hvassahraun leggja á nýjan álftanesveg frá hafnarfjarðarvegi að bessastaðavegi á höfuðborgarsvæðinu á að bæta umferðarflæði með ýmsum smærri verkefnum sem ætlað er að útrýma flöskuhálsum bæta almenningssamgöngur með gerð sérreina fyrir strætisvagna og auka umferðaröryggi einkum með uppsetningu vegriða til að aðskilja akstursstefnur á tuttugu og tvö vegum veita á fjármagn til hjólreiða og göngustíga göngubrúa og undirganga á höfuðborgarsvæðinu til að efla verulega möguleika á notkun reiðhjóla sem samgöngutækja leggja á nýjan hringveg með tuttugu og eitt vegi fram hjá borgarnesi í framhaldinu á uppbyggingu vestfjarðavegar frá eiði til kjálkafjarðar á að leggja nýjan veg um gufudalssveit í tillögu að samgönguáætlun er ekki tekin afstaða til leiðarvals á svæðinu en sett fram stefna um tímasetningu framkvæmda nauðsynlegt er að endurbyggja einbreiða brú yfir jökulsá á fjöllum en hún er veikasti hlekkurinn á norðurleiðinni ef suðurhluti hringvegarins lokast vegna náttúruhamfara lagt er til að framkvæmdum verði haldið áfram á nyrðri hluta dettifossvegar gera á átak í styrkingu og lagningu bundins slitlags á umferðarlitla tengivegi um land allt helstu vegaframkvæmdir samkvæmt tillögum sem kosta yfir milljarð króna og á að hefja á tímabilinu tvö þúsund og nítján til tvö þúsund tuttugu og tvö eru eftirfarandi hefja á framkvæmdir við nýjan hringveg um lón breikka á nokkrar stórar einbreiðar brýr á suðurlandi hefjast á handa við breikkun hringvegar milli þingvallavegar og hvalfjarðarvegar og aðgreina akstursstefnu með tuttugu og eitt vegi hefja á byggingu nýs vegar yfir dynjandisheiði framkvæmdin tengist í tíma gerð dýrafjarðarganga hefjast á handa við endurgerð skagastrandarvegar og vegar áttatíu og fimm um skjálfandafljót og tjörn veita á fé til að hefja lagfæringar á norðausturvegi og leggja bundið slitlag á kaflann þistilfjörður vopnafjörður hefja á verulegar endurbætur á suðurfjarðavegi frá fáskrúðsfirði suður í breiðdal hefja á framkvæmdir á axarvegi af skriðdal í berufjörð auk þessara framkvæmda verður ráðist í fjölda annarra smærri vegaframkvæmda jarðgangaáætlun í fyrri samgönguáætlun var við það miðað að aðeins yrði unnið að einum jarðgöngum á hverjum tíma með samþykkt viðauka samgönguáætlunar tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu

átján þar á eftir verði hafist handa við dýrafjarðargöng milli arnarfjarðar og dýrafjarðar og þeim lokið á tímabilinu tvö þúsund og nítján til tvö þúsund tuttugu og tvö hjallahálsgöng milli þorskafjarðar og djúpafjarðar ef ekki verður önnur láglendisleið fyrir valinu vaðlaheiðargöng eru ekki inni í þessari forgangsröð en stofnað hefur verið um þau sérstakt félag sem mun annast framkvæmdirnar og innheimta veggjöld til að standa undir framkvæmdakostnaði ef af verður stefnt er að því að unnið verði að jarðgangarannsóknum vegna lónsheiðarganga og seyðisfjarðarganga á áætlunartímabilinu ég er að ljúka máli mínu hæstvirtur forseti tillaga að samgönguáætlun gerir ráð fyrir að á árunum tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu og tvö verði unnið að rannsóknar úttektar og stefnumótunarverkefnum sem falla undir fimm meginmarkmið samgönguáætlunar tími minn er útrunninn ég legg til að þessi þingmál að lokinni umræðu gangi til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar